hæstvirtur forseti góðir íslendingar ég tek undir þau orð formanns framsóknarflokksins að það er verulega til bóta að hér skuli vera kominn íslensku þjóðfáninn og alþingi skuli tala nánast undir þeim gunnfána sem eins og formaður framsóknarflokksins sagði hefur fært okkur svo marga sigra hér höfum við hlustað á talsmenn ríkisstjórnarinnar færa fram allt það góða sem ríkisstjórnin ætlar sér að gera þá miklu hluti sem felast í því sem á að gera og það er spurningin um hvort það sé ekki eitthvað sem geti verið í farangrinum þegar um er að ræða fjögur hundruð þrjátíu milljarða króna ríkisútgjöld eins og boðað er í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar að sjálfsögðu eru þar margir góðir gjafapakkar en það er ekki spurningin um það með hvaða hætti eða hvernig heldur hvernig er forgangsraðað hvaða verkefni eru tekin og hvaða verkefnum er sleppt og það eru þau atriði sem við skulum aðeins huga að og skoða við búum við góðæri og í góðæri er svigrúm til að gera marga góða hluti og þá spyr ég ætlar ríkisstjórnin að breyta skattareglum eins og svigrúm er til ætlar ríkisstjórnin að taka á þeim ofurtekjum sem eru að myndast í þjóðfélaginu ætlar ríkisstjórnin að hagræða fyrir fátækasta fólkið í landinu svarið er nei ríkisstjórnin ætlar ekki að gera það ætlar ríkisstjórnin að hækka skattleysismörk svarið er nei á að afnema skerðingar á bótum til aldraðra og öryrkja svarið er nei en ríkisstjórnin hefur hins vegar ákveðið að fella niður veiðileyfagjald fyrir kvótagreifa færa þeim fimm hundruð milljónir á silfurfati það er það sem ríkisstjórnin er aðallega að gera í velferðarmálum háttvirtur formaður framsóknarflokksins talar um það að hann væri sammála þeim sem teldu að skattalækkanir væru ávísun á verðbólgu og þenslu það er spurningin alltaf um það hvaða skattalækkanir hvernig og gagnvart hverjum þær beinast það er ekki fátækasta fólkið í landinu sem á vart fyrir því að lifa á mannsæmandi lífskjörum sem er að skapa þensluna í þessu þjóðfélagi það eru aðrir sem valda því við í frjálslynda flokknum teljum að það megi og það sé svigrúm til verulegra skattalækkana með því að hækka skattleysismörk í hundrað fimmtíu þúsund krónur og höfum flutt tillögu til breytinga á lögum hvað það varðar við teljum lifa að það sé svigrúm til þess að afnema skerðingarákvæði gagnvart öldruðum og við höfum líka flutt breytingartillögum á lögum hvað það varðar þetta svigrúm er fyrir hendi og mun meira til hjálpar fátækasta fólkinu í landinu til hjálpar því fólki sem hefur minnst fyrir sig að leggja þær breytingar munu ekki valda aukinni verðbólgu þær munu ekki valda aukinni þenslu þær munu valda því að þeir okkar minnstu bræður geta búið við mannsæmandi lífskjör það var misskilningur hjá talsmanni samfylkingarinnar hér áðan þegar hún talaði um það að samfylkingin hefði sett sitt velferðarmark á þessa ríkisstjórn staðreyndin er einfaldlega sú að samfylkingin hefur ekki sett neitt mark á þessa ríkisstjórn sem lýsir sér skýrast í því að það á ekki að lagfæra skattareglur gagnvart þeim sem mest þurfa á að halda þeim sem velferðin þarf að koma til aðstoðar það er sá boðskapur sem samfylkingin er ásamt sjálfstæðisflokknum að setja fram í þessu þjóðfélagi það er þensla í þjóðfélaginu og forsætisráðherra var tíðrætt um það þenslan veldur því að ríkistekjur aukast

bólgnar út það er hægt að gera marga góða hluti en þá reynir á það verður að taka á þeim málum sem þarf að taka á til að það verði ekki slík ofurþensla í þjóðfélaginu að það verði ekki við neitt ráðið en af hverju er þessi þensla hún er vegna þess að við erum að flytja inn hundruð milljarða af dýru lánsfé á móti erum við að flytja út háa vexti sem taka nú yfir þrjátíu prósent af öllum útflutningsverðmætum íslendinga hvað ættum við að halda lengi þenslunni áfram með þessum hætti við erum að flytja inn útlendinga fimmtán þúsund manns á þessu ári skráðir

þessi hópur veldur þenslu það er gríðarlegur viðskiptahalli stjórnmálaskörungurinn lock sem var á sínum tíma formaður systurflokks sjálfstæðisflokksins høire partiet í noregi var formaður norska vinnuveitendasambandsins og forsætisráðherra um langt árabil sagði nítján hundruð áttatíu og átta með leyfi forseta innflytjendur valda aukinni þenslu en leysa hana ekki hann var spurður að því um daginn fyrir nokkrum dögum síðan hvort hann væri sama sinnis nú og hann sagði já þetta hefur komið berlega í ljós ríkisstjórnin leggur nú fram fjárlög sem leiða til þess eða þar sem lögð er til aukning ríkisútgjalda allt að tuttugu prósent miðað við það fjárlagafrumvarp sem lagt var fram árið tvö þúsund og sjö ríkisstjórnin segist vera frjálslynd umbótastjórn en hvað mundi frjálslynd umbótastjórn gera þar sem þessi ríkisstjórn er ekki að gera hún mundi forgangsraða fyrir fólk hún mundi draga úr ríkisútgjöldum og hún mundi koma í veg fyrir okursamfélagið sem við búum við í dag í hverju felst okursamfélag við erum með hæsta matvælaverð í heimi við erum með dýrustu lyf í heimi og við erum með óhagstæðustu lánakjör sem þekkjast í okkar nágrannalöndum frjálslynd umbótastjórn mundi koma í veg fyrir þessa hluti en þess í stað ætlar ríkisstjórnin að hella olíu á eldinn hún boðar tuttugu prósenta hækkun fjárlaga miðað við það sem boðað var þegar fjárlagafrumvarp var flutt fyrir einu ári síðan þá var tillagan um það að ríkisútgjöld væru þrjú hundruð fimmtíu og sjö milljarðar en þeir eru fjögur hundruð þrjátíu núna ríkisstjórnin segir hins vegar í því sem er dreift til þingmanna það er um átta prósent aukningu að ræða en raunin er þessi að þegar þetta er borið saman þær rauntölur án þess að gera ráð fyrir verðbólgu þá er um tuttugu prósent aukningu ríkisútgjalda að ræða þessi aukning þýðir það og þessi stefnumörkun sem ríkisstjórnin hefur mótað er ávísun á verðbólgu hún er ávísun á gengisfall íslensku krónunnar og hún er ávísun á óbærilega hækkun vísitölu neysluverðs til verðtryggingar með þeim hætti að unga fólkið í landinu kemur til með að búa við miklar búsifjar við það verður ekki unað við búum við slíkt góðæri góðir íslendingar að það eru allir vegir færir við getum dregið úr ríkisútgjöldum við getum lagfært velferðarhallann og við getum vísað okurþjóðfélaginu í burt vilji er allt sem þarf takk fyrir á klárast í fyrri spólu